2008. Le prix du carbone a baissé, d'une part, du fait de la récession économique qui plombe nos industries européennes, mais aussi du fait des efforts déjà réalisés, puisque nous sommes sûrs d'atteindre les objectifs de réduction d'émissions fixés pour 2020. Madame le Commissaire, vous vous immiscez dans un système de marché qui n'a pas été conçu pour cela. Le report de quotas que vous voulez absolument pour faire remonter artificiellement le prix du CO2 n'est qu'une mesure de court terme, pénalisante pour l'activité économique. Or, vous le savez, il n'y a pas de politique de réindustrialisation sans politique énergétique. Il y a, d'un côté, les fournisseurs d'énergie, qui ont intérêt à voir le coût de l'énergie augmenter, et c'est eux que la Commission protège. Et puis, il y a ceux qui sont les clients de ces fournisseurs, nos industries, nos PME, qui souffrent tant déjà. Madame le Commissaire, vous n'avez pas la même énergie pour relancer l'efficacité énergétique. Est ce de cette façon que l'on fait aimer l'Europe quand on assiste aux fermetures d'usines qui tombent les unes après les autres? Eh bien moi, je ne me résous pas à cette Europe technocratique déconnectée des réalités du terrain. Je ne me résous pas à cette Europe qui veut augmenter les prix de l'énergie de façon arbitraire en période de crise. Je ne me résous pas à une Europe qui ébranle la confiance des marchés extérieurs parce qu'elle change les règles du jeu en cours de route. Qui aura le courage de dire à nos concitoyens que l'Europe veut augmenter le prix de l'énergie?